Děkuji panu zpravodajovi, jak nám představil tuto zprávu, a musím říci, že na ní si cením to, že zmiňuje nejen ta negativa, ale i ta pozitiva. Já se ve své minutě nemůžu věnovat bohužel těm pozitivům, takže v rámci těch negativ. Já pokládám za poněkud sporné, zdali můžeme do finančního systému připustit určitý prvek, který může mít v sobě povahu miny, který může skutečně vybuchnout, protože má na sebe navázány různé instrumenty finančního sytému. Jenom pokud zmíním dvě negativa. Tyto virtuální měny mohou krýt právě transakce na černém trhu a legalizovat výnosy z trestné činnosti. Hrozí vysoká volatilita těchto virtuálních měn a potenciál pro spekulativní bubliny. To jsou myslím rizika, která musí volat po předvídatelné regulaci, která bude napřed, ne až poté.